Monsieur le Président, nous savons depuis plus de vingt ans ce que la population du Sud Soudan ne veut pas la charia imposée par Khartoum.

Depuis une semaine, nous savons officiellement ce que veulent les Sud Soudanais l'indépendance, la séparation d'avec le Nord. Mais il ne s'agit pas seulement de vouloir, il va aussi falloir pouvoir gérer l'indépendance au quotidien. Le nouvel État n'a pas encore de frontière définitive avec le Nord. Aussi, ne sait on pas encore comment vont être répartis les bénéfices tirés de l'exploitation pétrolière.

les perspectives de développement ne sont pas encore très claires, étant donné le faible niveau de ressources du Sud Soudan, d'une part, et un niveau d'instruction extrêmement bas, d'autre part. Bref, tout reste à construire dans ce nouvel État. Si la construction du nouvel État est d'abord l'affaire des Sud Soudanais, l'indépendance va être à l'origine de changements fondamentaux.

Pour le Conseil de sécurité, les choses vont changer. Ce dont nous avons besoin d'urgence, c'est d'une stratégie claire identifiant les grands axes prioritaires en matière politique et économique susceptibles de sortir les Sud Soudanais de l'extrême pauvreté. Dans le plein respect du principe de l'autodétermination des peuples, l'Union européenne se doit tout de même d'être à la hauteur de ce qu'attendent les gens sur place de leur premier bailleur de fonds traditionnel. L'Union européenne devrait même assurer le rôle de leader parmi tous les acteurs qui vont travailler en partenariat du nouvel État dans l'immense tâche de redressement de cette partie de l'Afrique.